Sie hat Demokratie nach Europa gebracht, in zwei Weltkriegen, und sie hat dafür gesorgt, Herr Scholz, dass Westeuropa und die USA gemeinsam in ihrem Verständnis Freiheit nach ganz Europa gebracht haben.

bzw. 28 Staaten so stark sind, dass wir auf Augenhöhe das müssen wir nicht mehr betonen mit einem höheren Bruttoinlandsprodukt als die USA verhandeln können.

Deswegen muss man das nicht betonen. Aber gemeinsam sind wir in der Lage, in dieser Welt Dinge zu bestimmen.

Aber wir sind gemeinsam eher in der Lage, eine Welt des Friedens zu organisieren, in der auch unsere Interessen eine Rolle spielen, in der auch Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit eine Rolle spielen.

Das ist die entscheidende Frage. Deswegen ist TTIP ein wichtiges Instrument, um die Interessen unserer Wirtschaft zu verbinden, aber das ist nicht das übergeordnete Ziel.

Deswegen ist es wichtig, was der Kollege Millán Mon sagt, dass wir es in ein gesamtstrategisches Konzept einbinden, dass dies eine Partnerschaft nicht nur mit den USA ist, sondern mit allen Amerikas, um auf diese Art und Weise auf der Grundlage gemeinsamer Werte zu einer Ordnung in der Welt beizutragen, solange wir noch die Stärke haben, dies zu tun. Wenn die USA und Europa gemeinsam eine solche Entwicklung angehen, bei allen Schwächen und trotz PRISM, ist mir das immer noch lieber, als wenn China diese Welt bestimmt.